frú forseti ég á svolítið erfitt með að sjá það fyrir mér að flugvélar úr alúminíum ryðgi á ruslahaugum að vísu en það er kannski ekki kjarni málsins kjarni málsins er sá að vel hefur verið haldið á þessum málum og er þess nú beðið að menn setjist að samningaborði að nýju við íslendingar leggjum áherslu á að hér verði lágmarks varnarviðbúnaður og við erum reiðubúnir til þess að taka þátt í vörnum landsins vegna þess að við teljum okkur í færum um það við getum vel gert það fjárhagslega og vegna þess einnig að flugumferð um keflavíkurflugvöll hefur vaxið þannig að

sammála við erum ég og háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson um nauðsyn varnarviðbúnaðar hér á landi og að hann skuli kominn inn á grundvallarsjónarmið sjálfstæðisflokksins í þessu máli